segja má að með einkavæðingu þessara þriggja banka hafi hafist sú atburðarás sem endaði með hruni fjármálakerfisins haustið tvö þúsund og átta ljóst er að mikið skorti á að um vandaða stefnumótun væri að ræða af hendi stjórnvalda þar með talið löggjafans hvað varðaði upplegg og síðan framkvæmd einkavæðingarinnar í þessari tillögu er lagt til að að skipuð verði þriggja manna rannsóknarnefnd í samræmi við nýlega samþykkt lög um rannsóknarnefndir sem taki meðal annars til umfjöllunar þá stefnu og þau viðmið sem lágu til grundvallar einkavæðingu bankanna og að hve miklu leyti þeim var fylgt í ákvarðanatöku og síðan framkvæmd einkavæðingarinnar nefndin upplýsi nánar um undirbúning og framkvæmd á sölu eignarhluta ríkisins í umræddum bönkum í því skyni að skýra ábyrgð ráðherra og annarra sem komu að sölunni nefndin fjalli jafnframt um samningagerðina við kaupendur bankanna mat á eignum þeirra og að hve miklu leyti það samrýmdist söluverði þeirra efndir samninga og og undanþágu frá ákvæðum þeirra þar með talið afslætti frá kaupverði þá verði fjallað um eftirlit og ábyrgð með framfylgd kaupsamninganna í greinargerð með tillögunni eru birtar á fjórða tug rannsóknarspurninga sem ætlað er að veita rannsóknarnefndinni ákveðna leiðsögn tilgangur þessarar tillögu er að leiða fram í eitt skipti fyrir öll sannleikann varðandi einkavæðingu bankanna tryggja að sagan öll verði sögð og almenningi aðgengileg á einum stað um alla framtíð aðeins þannig má draga réttan lærdóm af þessu umdeilda söluferli og byggja á þeim lærdómi við setningu laga og reglna um sölu á eignarhlutum ríkisins í opinberum fyrirtækjum síðar meir til dæmis ef til þess kemur að ríkið ákveður að selja ráðandi hlut sinn í landsbankanum virðulegi forseti það er óhætt að segja að leitun sé að jafnfátæklegri leiðsögn frá hendi stjórnvalda í svo afdrifaríku máli og þeirri sem gefin var um einkavæðingu bankanna á sínum tíma þar er að finna átakanlegt dæmi um þá niðurlægingu sem alþingi mátti þola af hendi framkvæmdarvaldsins síðasta áratuginn fyrir hrun lagafrumvarp ríkisstjórnarinnar sem heimilaði söluna á landsbankanum frumvarp til laga um breytingar á lögum númer fimmtíu nítján hundruð níutíu og sjö innihélt aðeins eitt efnisákvæði sem orðaðist svo með leyfi forseta heimilt er að selja hlutafé ríkissjóðs í landsbanka íslands h f og búnaðarbanka íslands h f þetta var allt og sumt ekki var orð um það hvaða markmiðum einkavæðingunni væri ætlað að ná hvort stefna ætti að dreifðu eignarhaldi eða ekki hvort selja ætti bankana saman eða hvorn í sínu lagi hvort stefna ætti að sölu til kjölfestufjárfesta og ef svo væri af hverju hvort stefnt væri að innlendu eða erlendu eignarhaldi og þar fram eftir götunum meiri hluti efnahags og viðskiptanefndar á þessum tíma lagði engar breytingartillögur fram lagði til að frumvarpið yrði samþykkt óbreytt og afsalaði sér í reynd öllu hlutverki á stefnumótun og ákvarðanatöku í þessu

rétt er að geta þess að fyrsti minni hluti efnahags ég viðskiptanefndar það er fulltrúar samfylkingarinnar í efnahags og viðskiptanefnd lögðu fram breytingartillögur við frumvarpið meðal annars um að aðeins annar stóru bankanna yrði seldur en ekki báðir að ákveðið hlutfall yrði boðið út í almennri sölu til almennings að hlutur starfsmanna í stjórnum bankanna yrði tryggður og leitað yrði álits seðlabanka íslands og þjóðhagsstofnunar á því hvort aðstæður á fjármálamarkaði væru hyggilegar áður en gengið yrði frá sölu þessar tillögur minni hlutans voru felldar og frumvarpið samþykkt óbreytt það er

þingið sat einfaldlega og stóð eins og ríkisstjórninni hentaði og það var ekki til siðs að skoða stjórnarfrumvörp með gagnrýnum gleraugum ýmislegt hefur verið ritað og rætt um einkavæðingu bankanna á undanförnum árum þar má nefna skýrslu ríkisendurskoðunar umfjöllun í tveimur stærstu dagblöðum landsins fréttablaðinu og morgunblaðinu og síðan eru nýleg dæmi um greinar í fræðiritum þar sem fjallað er um einkavæðinguna frá ýmsum hliðum þar má nefna grein sem björn jón birgisson sagnfræðingur ritar í desemberhefti tímaritsins sögu en ég kem nánar að henni hér á eftir síðast en ekki síst ber að nefna kafla um einkavæðingu bankanna í skýrslu rannsóknarnefndar alþingis um aðdraganda og orsakir hruns fjármálakerfisins þar er varpað ljósi á ýmislegt í einkavæðingarferlinu sem orkaði tvímælis að mati nefndarinnar það var meginniðurstaða hennar að stjórnvöld hafi frá og með áliðnu sumri tvö þúsund og tvö í vaxandi mæli látið pólitísk markmið um að ljúka einkavæðingu bankanna sem slíkri hafa forgang gagnvart þeim faglegu markmiðum sem áður höfðu verið sett fram og gengið hafði verið út frá í söluferlinu fram að þeim tíma virðulegi forseti nú mætti ef til vill spyrja er ekki allt komið fram sem máli skiptir um einkavæðingu bankanna er ekki nóg að lesa rannsóknarskýrslu alþingis ég held að því sé fljótsvarað neitandi í fyrsta lagi liggur skýr fyrir að sjónarhorn rannsóknarnefndar alþingis var takmarkað og sérstaklega tekið fram að þar væri ekki um að ræða neina heildarúttekt á einkavæðingu bankanna heldur skoðun á afmörkuðum þáttum einkum atburðum sem áttu sér stað í lok einkavæðingarferlisins einkum á síðari hluta árs tvö þúsund og tvö eins og segir í fyrsta bindi skýrslunnar þá ber ess að geta að rannsóknarskýrslan fjallaði ekkert um einkavæðingarferli fjárfestingarbanka atvinnulífsins sem var fyrsti áfangi þessa ferils og hafði ýmislegt að segja varðandi uppbyggingu bankakerfisins og uppgang kaupþings sem varð ráðandi aðili í bankakerfinu á síðasta áratug það er alveg ljóst í mínum huga að ýmislegt er órannsakað varðandi einkavæðingu bankanna til dæmis um ábyrgð einstakra ráðherra embættismanna og nefndarmanna hlutverk erlendra ráðgjafa og fjárfesta í ferlinu og hvernig það atvikaðist að upphaflegum fyrirætlunum sem meðal annars endurspegluðust í viðmiðum framkvæmdanefndar um einkavæðingu var í reynd kollvarpað í öðru lagi má nefna að nýjar staðreyndir og sjónarmið eru enn að koma fram um einkavæðingu bankana sem full ástæða er til að rannsaka betur ég nefndi nýlega grein björns jóns birgisson sagnfræðings í sögu en hann lætur að því liggja að flokkspólitískir hagsmunir framsóknarflokksins hafi ráðið för við þá einkavæðingu sem fram fór á búnaðarbanka íslands björn segir orðrétt í grein sinni með leyfi forseta fyrirtæki með skýr tengsl við framsóknarflokkinn keyptu kjölfestuhlut í búnaðarbankanum og fengu til þess lán frá hinum ríkisbankanum enda höfðu þau ekki fjárhagslega burði til kaupanna

og greitt kaupverðið að mestu með erlendum gjaldeyri þessi söguskýring björns er ekki óumdeild og fyrrum formaður framsóknarflokksins jón sigurðsson ritar hvassa gagnrýni á heimasíðu sína um söguskoðun björns jóns og segir þar með leyfi forseta meginsjónarmið greinarhöfundar er að það sé heiðarlegt og eðlilegt að formaður sjálfstæðisflokksins á stóli forsætisráðherra selji fyrrverandi formanni fulltrúaráðs sjálfstæðisfélaganna í reykjavík landsbanka íslands í beinni lokaðri einkasölu þetta er viðmiðið normið um eðlilegar og heiðarlegar ráðstafanir svo mörg voru þau orð þarna standa orð gegn orði um pólitíska og þar með talið flokkspólitíska hagsmuni sem hafi knúið gangverk einkavæðingar bankanna og ljóst að full þörf væri á óháðri rannsókn til að kveða upp úr um sannleiksgildi þeirra fullyrðinga sem koma fram í þessum tveimur heimildum enn má nefna nýja grein helga skúla kjartanssonar sagnfræðings í nýjasta hefti sögu sem hann kallar í tröllahöndum og fjallar þar um einkavæðingu búnaðarbankans þar sem hann gagnrýnir meðal annars tiltekna þætti í aðferðafræði björns jóns bragasonar en bætir við nánari athugunum og bendir á að ekki aðeins hafi kaupendur búnaðarbankans fengið lán úr landsbankanum til að fjármagna kaupin heldur hafi á sama hátt kaupendur landsbankans fengið lán í búnaðarbankanum og reyndar kaupþingi til sinna kaupa virðulegi forseti þessi tillaga var lögð fram á síðasta þingi tekin til efnismeðferðar í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd háttvirtur og afgreidd þaðan út af meiri hluta nefndarinnar tuttugasta og annan maí síðastliðinn því miður náðist ekki samkomulag milli þingflokka um að málið kæmist á dagskrá og fengist afgreitt fyrir þinglok í sumar þess vegna er tillagan lögð fram hér að nýju og eina efnisbreytingin er sú að breytt er skiladegi niðurstöðu starfshópsins í ljósi þess tíma sem liðinn er frá því að málið var fyrst lagt fram og er nú lagt til að nefndin skili niðurstöðum sínum fyrir fimmtánda mars tvö þúsund og þrettán það eru átján þingmenn samfylkingarinnar vinstri hreyfingarinnar græns framboðs hreyfingarinnar auk þingmanns utan flokka sem flytja þessa tillögu og byggir hún að hluta á þingsályktunartillögu sem þórunn sveinbjarnardóttir og þrettán aðrir aðrir þingmenn samfylkingar lögðu fram á hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi haustið tvö þúsund og tíu virðulegi forseti ég legg áherslu á að ég tel afar mikilvægt að tillagan fái skjótan og góðan framgang hér í þinginu í því ljósi er lagt til að rannsóknarnefndin skili forseta alþingis skýrslu um rannsóknina eigi síðar en fimmtánda mars tvö þúsund og þrettán ásamt þeim samantektum og úttektum sem nefndin ákveður að vinna í þágu rannsóknarinnar ég vonast til þess að háttvirtrar stjórnskipunar og eftirlitsnefnd setji þetta mál í forgang svo að rannsóknarvinnan geti hafist og þjóðin fái innan tíðar að lesa söguna alla um einkavæðingu bankanna og þær afleiðingar sem hún hafði fyrir þróun bankakerfisins á íslandi sem hrundi til grunna árið tvö þúsund og átta ég legg að lokum til að þessari tillögu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar stjórnskipunar og eftirlitsnefndar